flestallir aðrir þingmenn hafa gert hér að þakka sérstaklega fyrir afar góða ítarlega og vandaða skýrslu ég vil þakka þeim sem stóðu að gerð hennar bæði rannsóknarnefndinni og siðanefndinni og ég vil raunar segja að ég bara tek hattinn ofan fyrir þessu fólki það hefur sinnt þessu verki af alúð og það hefur sýnt að mínu mati mikla dirfsku það hefur nefnilega verið alveg ótrúleg þöggun hér í þessu íslenska samfélagi okkar og það þarf talsverðan kjark til að sýna þá dirfsku sem þurfti til til að útbúa skýrslu af þessu tagi við veittum þeim hér friðhelgi i þinginu samkvæmt lögum þannig að það er ekki hægt að sækja þau til saka fyrir dómstólum vegna skýrslunnar en þrátt fyrir það er þetta alveg gríðarleg dirfska sem þau sýna með því að koma þessari skýrslu í það form sem hún er í ég sé líka ástæðu til þess að þakka vinstri hreyfingunni grænu framboði sem átti eiginlega meira eða minna eða alla vega mikinn hlut í því að siðferðisnefndin var sett upp við sameinuðumst svo öll um að fallast á það og telja að það væri til bóta að gera það fyrrverandi forseti alþingis sturla böðvarsson hélt frekar vel utan um það mál allt saman að koma rannsóknarnefndinni í gagnið á sínum tíma fyrir þetta allt ber að þakka skýrslan er ekki

á sínum tíma fannst mér svolítið óþægilegt þegar formaður rannsóknarnefndarinnar og annar hinna tveggja sem í nefndinni voru að ýja að því að þetta yrði mjög slæm skýrsla formaðurinn sagði að nefndin þyrfti að flytja þær verstu fréttir til þjóðar sem hægt væri að hugsa sér annar hinna tveggja sem voru í nefndinni sagðist hafa verið gráti nær við vinnslu skýrslunnar þetta þótti mér frekar óhuggulegt á sínum tíma að heyra en ég skil það núna ég skil núna af hverju þeim leið svona af því að skýrslan er þannig að það bara blasir við að mönnunum og konunni eða þessum þremur og líka siðferðisnefndinni fólkinu hlaut að líða illa yfir þessu þetta var ekkert skemmtiverk ég er líka ánægð með það eftir á að hyggja og reyndar gagnrýndi ég það aldrei að nefndin tæki langan tíma en ég er mjög ánægð með að við skyldum sýna þá þolinmæði að pressa ekki nefndin meira en þó var gert til þess að reyna að skila þessu á réttum tíma verkið frestaðist ítrekað en það var gott eftir á að hyggja að við biðum af því að við fengum þá vandaðra verk í hendurnar og það má eiginlega segja að þó að

og tók sér er skýrslan eiginlega betri en búast mátti við miðað við tímann sem fór í að útbúa hana samkvæmt skýrslunni voru það gríðarlega margir sem brugðust það voru auðvitað bankamennirnir og maður er sjokkeraður bara hreint út sagt að sjá hvernig margt fólk hann innan bankanna og hvernig bara menn umgengust einhvern veginn bankana og hvernig var talað talsmátinn maður sér í tölvupóstum sem þeir héldu aldrei að yrðu opinberir mjög skrýtinn talsmáta og ekki bara í tölvupóstunum sem menn héldu að færu aldrei frá þeim fyrir almenningssjónir heldur líka þegar þeir mættu til yfirheyrslu hjá rannsóknarnefndinni þá var sami talsmátinn þetta er hreint með ólíkindum einhvern veginn hvernig þetta er allt saman stjórnmálamennirnir brugðust margir brugðust allir kannski brugðust eitthvað aðeins en sumir brugðust illilega stjórnsýslan brást margar mikilvægar stofnanir og í skýrslunni er auðvitað sérstaklega verið að tilgreina seðlabankann og fjármálaeftirlitið endurskoðendur brugðust fjölmiðlarnir brugðust þeir brugðust mjög illa þannig að það var mjög margt í okkar samfélagi sem var að bregðast mesti fókusinn er auðvitað á stjórnmálalífið og stjórnsýsluna en þeir sem voru að vinna í bankakerfinu eru meira eða minna til skoðunar hjá sérstökum saksóknara og ég vil taka undir það sem háttvirtur þingmaður og hæstvirtur heilbrigðisráðherra sagði áðan að skýrslan sýnir að það var bara talsvert mikill brotavilji á ferðinni hjá ýmsum aðilum í bankakerfinu við vonum því að réttlætið nái nú fram að ganga eftir að það verður allt skoðað hjá sérstökum saksóknara sú er hér stendur kallaði eftir skýrri skýrslu það væri mjög óþægilegt fyrir okkur ef við fengjum óljósa skýrslu sem væri full af einhverjum matsatriðum ég er mjög ánægð með að við fáum skýrslu sem er mjög skýr ef eitthvað er er hún skýrari en það sem ég kallaði eftir það er algjörlega ljóst það stendur eiginlega skrifað bara með rauðum stöfum í þessari skýrslu að það áttu sér stað mikil mistök það var veruleikafirring í gangi það var afneitun og vanræksla meira að segja eru tilgreind mörg nöfn og það eru nöfn nokkurra stjórnmálamanna sem eru nefnd í mismunandi samhengi en síðan eru tilgreind nöfn fyrrum ráðherra og bankastjórnenda og yfirmanns í fjármálaeftirlitinu sú einkunn sem viðkomandi aðilar fá ég vil ekki nota orðið dóm heldur einkunn einkunnin er vanræksla núna er þetta komið hingað til þingsins og að sjálfsögðu munum við reyna að taka eins faglega á þessu og hægt er við eigum hins vegar þegar við erum að ræða þetta að sýna auðmýkt við eigum ekki að fara fram með sleggjudóma hérna á fólk í hlut orð er dýr og ég vil minna á í þessu samhengi og það er nú orðatiltæki sem einn af fyrrum stjórnmálamönnum framsóknarflokksins notaði mjög oft á sínum tíma og það er aðgát skal höfð í nærveru sálar þó að við þurfum að fara í gegnum þessa umræðu eigum við samt að sýna ákveðna auðmýkt og ákveðna nærgætni virðulegur forseti nú er að byggja upp traust og nú er að nýta þessa skýrslu til þess við hljótum að fara úr skotgröfunum sem við því miður höfum verið í hér í þinginu eftir hrun við verðum að yfirgefa þær skotgrafir við verðum að læra við verðum að spyrja spurninga og við verðum að breyta okkar menningu innan stjórnmálanna alþingi hefur fengið slæma einkunn við höfum verið að mælast í þrettán prósent trausti hjá almenningi það er auðvitað alveg ótrúlega lágt ég held að við náum ekki að bæta það traust nema breyta hér verulega menningunni innan stjórnmálaflokkanna við eigum að líta í eigin barm ég spyr sjálfa mig hvað gat framsóknarflokkurinn gert öðruvísi gerði hann mistök vill hann viðurkenna þau vill hann gangast við þeim ég segi að svarið sé já við höfum tekið slíka umræðu áður við gerðum mistök í íraksmálinu jón sigurðsson þáverandi formaður flokksins greindi frá því á miðstjórnarfundi að flokkurinn bæðist afsökunar á því hann greindi frá því að við hefðum gert mistök

fór illa við ætluðum að selja í dreifðri eignaraðild en síðan var hætt við það og þetta þurfum við framsóknarmenn líka að ræða virðulegur forseti það er svolítið holur hljómur í gagnrýninni hjá má segja eiginlega öllum stjórnmálaflokkunum eftir hrun ég tek undir með því sem er sagt í skýrslunni að það þarf að efla góða rökræðusiði hjá þingmönnum við eigum að hætta að segja þú sagðir þetta og þú sagðir hitt það vantar sanngirni í umræðuna stjórnarflokkarnir eru ekkert alltaf á leið hér í þessu húsi en við sem erum í stjórnarandstöðunni eigum að sýna sanngirni samt

og ég sýni mikinn skilning á því að það hlýtur að vera gríðarlega erfitt að vera við stjórnvölinn á íslandi í dag að taka við eftir þetta hrun það er gríðarlega erfitt þess vegna verðum við öll að sýna sanngirni ég held að allir séu að gera sitt besta við í stjórnarandstöðunni eigum að sjálfsögðu að veita aðhald en við eigum ekki að sýna ósanngirni við eigum að færa rök fyrir okkar málflutningi og ekki að fara fram með sleggjudóma ég auglýsi eftir auðmýkt mér finnst á hana skorta skýrslan sýnir að stjórnmálaflokkarnir hafa ekki efni á að sýna klærnar þeir verða að breyta sinni menningu þeir verða að fara frá svokölluðum gamla skólanum í þann nýja þeir verða að fara frá því að klíkuskapur ráði ríkjum og að refsingar eru stundaðar í flokkum menn verða að fara frá því við verðum að fara inn í ný vinnubrögð þar sem við bæði þeir sem eru trúnaðarmenn og aðrir í flokkunum hugsa um almannaheill og nálgast verkefnin af heiðarleika hógværð og auðmýkt það er einungis á þann hátt sem við getum nýtt þessa skýrslu til þess að efla upp traust efla traust við erum með verkfærið í höndunum og ef við nýtum það ekki núna stað og stund fer illa nú verðum við að skynja stað og stund við sem eða í flokkakerfinu á íslandi og nýta